Natomiast nie będzie naszego poparcia, ze strony instytucji Unii Europejskiej czy państw członkowskich Unii Europejskiej, dla łamania praw człowieka, prześladowania opozycji i to się często zdarza niestety w państwach arabskich wykorzystywania do zwalczania opozycji czy instytucji demokratycznych czy

Musimy oczywiście uważać, aby jakiekolwiek kroki, które będziemy podejmować, nie dotykały całego społeczeństwa, ale Unia Europejska ma pewne mechanizmy, ma pewne narzędzia, których może w ten sposób używać.